forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu tíunda nóvember tvö þúsund og tíu hefur forseti óskað eftir því við fjárlaganefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um res orkuskóli rekstrarstaða framtíðarsýn þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna